Je dis bien en partie parce que je pense que c'est un travail qui mérite d'être salué, mais salué comme une première étape vers ce qu'on pourrait appeler le réveil fiscal de l'Union.

Dans ce rapport, on voit bien le comportement honteux de multinationales qui mettent en place des stratégies d'optimisation fiscale très sophistiquées.

Après, on peut regretter l'absence de certains points. Je pense notamment à un taux minimum d'impôt sur les sociétés. Globalement, cela va dans le bon sens.